Voorzitter, in haar strijd tegen de islamitische jihad verdedigt Israël dan ook niet alleen zichzelf, maar ook alles waar Europa met zijn joods christelijke waarden voor staat. Dat zal de Commissie met me eens zijn. Voorzitter, de steun van de Europese Unie aan de joodse staat Israël zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn. De Europese Unie moet aan de internationale gemeenschap een duidelijk signaal afgeven, namelijk de diplomatieke vertegenwoordiging van de EU hoort enkel en alleen in Jeruzalem thuis. Daarom zou ik graag aan de heer Barroso willen vragen of hij het met mij eens is dat de diplomatieke vertegenwoordiging Israël onmiddellijk verplaatst zou moeten worden van Ramat Gan naar de Israëlische hoofdstad Jeruzalem? Zo nee, waarom niet?